Madame la Présidente, chers collègues, le Parlement s'apprête à adopter des règles gouvernant la finance internationale.

La finance internationale sera régulée au seul profit des grands pays.